Il n'y a pas eu de fraude ni de violences.

Parfois d'ailleurs, ces observateurs sont empêchés de faire leur travail de suivi des préparatifs de la campagne.